kann. Deswegen ist es richtig, dass wir diesen Schritt gemacht haben, und deswegen glaube ich, dass wir ihn an anderen Stellen auch noch tun sollten und dass möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich die echte Vereinheitlichung nicht nur der Rechtsgrundlagen, sondern auch der Verfahren anstehen sollte. Es ist aber gleichwohl so, dass wir natürlich viele Verbesserungen hinbekommen haben, nicht nur im Verhältnis zum Kommissionsvorschlag, sondern auch im Verhältnis zur heutigen Rechtslage, aber nach wie vor noch wenn auch kleinere Unterschiede bei der Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts in den Mitgliedstaaten bleiben. Sie waren am Ende notwendig, um mit dem Rat und den Mitgliedstaaten einen Konsens zu finden. Und es war gut, dass die Mitgliedstaaten hier mitgemacht haben. Aber es ist natürlich am Ende im Wettbewerbsrecht immer heikel, wenn sich unterschiedliche Verfahren in unterschiedlichen Mitgliedstaaten im Verfahren abbilden, weil das Wettbewerbsrecht davon lebt, dass wir ein echtes level playing field in der Europäischen Union, im europäischen Binnenmarkt haben, und dieses echte level playing field zeichnet sich am besten dadurch ab, dass tatsächlich gleiches Recht für alle gilt, und zwar in jeder Hinsicht. Ein Problem, das sich bei der Beratung dieser Richtlinie gestellt hat, das nicht nur das europäische Wettbewerbsrecht, sondern das Wirtschaftsrecht in der Europäischen Union in seiner Breite betrifft, besteht darin, dass wir eben immer wieder festgestellt haben, dass eigentlich bereits im europäischen Recht im weiteren Sinne niedergelegte Rechtsprinzipien leider von den Mitgliedstaaten, soweit sie selbst für dessen Umsetzung zuständig waren, nicht so umgesetzt wurden, dass wir damit in einem einheitlichen europäischen Rechtsrahmen hätten zufrieden sein können. Deswegen haben wir auch in dieser Richtlinie eine ganze Reihe von allgemeinen Rechtsprinzipien wieder neu buchstabieren müssen. Wir hoffen als Europäisches Parlament, dass die Mitgliedstaaten mit dieser gewissermaßen zweiten Definition des europäischen Rechts jetzt in der Anwendung zurechtkommen und wir uns darauf verlassen können, dass die Mitgliedstaaten tatsächlich das Prinzip gleiches Recht für alle auch im Wettbewerbsrecht umsetzen. Das ist ein wichtiger Schritt, den wir hier gehen müssen.